L'accord sur lequel nous allons nous prononcer est le fruit d'une négociation très équilibrée avec le Conseil et je veux rappeler que l'adoption d'un seul amendement rendrait l'accord conclu avec le Conseil caduc, ce qui serait un mauvais coup pour la liberté de circulation et pour la lutte contre les fausses identités.